Signor Presidente, onorevoli colleghi, finalmente questa battaglia globale, che io credo globale, contro i pesticidi e contro i fitofarmaci, contro un'agricoltura basata sulla chimica sta dando i primi risultati, anche a livello di istituzioni europee, questo è importante, dopo gli importanti risultati che ha già ottenuto sui cittadini, dai cittadini,

La relazione che abbiamo votato in commissione PEST è buona, però noi crediamo che debba essere migliorata e che non corrisponda ancora a quella necessità e a quella richiesta di trasparenza e di salute che viene proprio dai cittadini. Per questo abbiamo presentato emendamenti per uno stop immediato all'uso preventivo dei pesticidi, per esempio. Questo tipo di pratiche non possono essere considerate qualcosa che va nella direzione dell'eliminazione della chimica e se vogliamo un'agricoltura libera dalla chimica questo va nella direzione completamente opposta.

Non ha senso fare tutte queste battaglie qui in Europa, sulla nostra legislazione, quando poi permettiamo indisturbatamente di importare sostanze trattate con il glifosato, per esempio, dall'estero. L'unica possibilità per l'industria dei fitofarmaci, dal nostro punto di vista, deve rimanere quella di continuare a utilizzare i propri prodotti in modo indisturbato solo se sono all'oscuro della conoscenza delle persone e per questo è il nostro primo obiettivo, qui, è un obiettivo di trasparenza, per rendere i cittadini informati e consapevoli, e per questo ringrazio tutti quei deputati che, con coraggio e con ostinazione, hanno condotto questa battaglia fino a questo punto, nell'interesse dei cittadini europei.